Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Aserbaidschan muss im Fall Safarow als Mitglied des Europarats und auch in der östlichen Partnerschaft die freiwillig eingegangenen Verpflichtungen im Bereich Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit achten. Internationale Verträge und Abkommen müssen absolut eingehalten werden. Die EU soll soweit wie möglich Aserbaidschan bei der Umsetzung dieser Bestrebungen unterstützen. Ich setze mich dafür ein, dass die EU ihre Anstrengungen zur Vermittlung im Nagorny Karabach Konflikt intensiviert und auf diese Weise sich engagiert und zu einer Befriedung der Region beiträgt.

Hierzu müssen Gespräche auf höchster politischer Ebene geführt und zugleich die breite Zivilgesellschaft involviert werden. Der EAD und die Kommission müssen vor Ort eng mit lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Akteuren zusammenarbeiten, um Synergien zu erwirken. Für mich stellt sich die Frage, ob es zielführend ist, die Schuld bei der ungarischen Regierung zu suchen oder ob nicht ganz klare Ansagen an die aserbaidschanische Regierung notwendig sind.